Először is hadd gratuláljak a jelentéstevőnek kiváló munkájához és kompromisszumkészségéhez. Én úgy gondolom, hogy a tolmácsoláshoz és az információhoz való jog garantálását követően az ügyvédhez való hozzáférés biztosításával állampolgáraink egy újabb kézzelfogható segítséghez, eszközhöz férnek hozzá, amennyiben büntető eljárásba kerülnek egy másik tagországban. Az irányelv alapvető fontosságú, hiszen a

valamint hogy a családdal való kapcsolattartás lehetősége biztosítva legyen határoktól függetlenül. Ezek az eljárásjogi garanciák beleértve az áldozatvédelmet azok, amelyek konkrét tartalommal töltik meg az Európai Unió alapvető célkitűzéseit.